Potrzebujemy więcej wierceń i to nie politycy, ale geologia i inwestorzy mogą zdecydować, jak ten potencjał wykorzystać. Co do wdrożenia przepisów środowiskowych Polska jest krajem, który nie ma żadnej sprawy przed ETS o niewdrożenie jakiegokolwiek przepisu w zakresie prawa środowiskowego Unii Europejskiej, i nie znam nikogo w Polsce, ani polityka, ani biznesmena, kto by nie chciał tych reguł stosować, bo one czynią ten rynek lepszym dla wszystkich, czynią go bardziej fair rynkiem. Co powiem obywatelom?

Natomiast powiem zdecydowane nie takim obywatelom, którzy mieszkając w Masywie Centralnym stwierdzą, że nie powinno się dokonywać takich inwestycji na Pomorzu, ponieważ to jest trochę za daleko. Panie Pereiro w kwestii dobrobytu. Z całą pewnością to jest olbrzymia szansa, mówiłem o tym, to może wpływać na ceny energii. Wysokość cen energii dzisiaj powoduje, że nasza możliwość prowadzenia polityki przemysłowej jest coraz trudniejsza, że tracimy konkurencyjność.